virðulegi forseti góðir landsmenn það er með dálítið blendnar tilfinningar í brjósti sem maður kemur hér til þings að þessu sinni annars vegar með gríðarlega sterka stöðu í efnahagsmálum sem birtist okkur í nýframkomnu fjárlagafrumvarpi innviðirnir eru að styrkjast staða okkar til þess að gera betur í framtíðinni á svo mörgum sviðum að batna og það blasir við okkur að við erum að upplifa eitt lengsta hagvaxtarskeið seinni tíma hagsögu landsins en hins vegar erum við enn í þeirri stöðu sem alþingi að njóta óeðlilega lágs trausts frá þjóðinni ég minnist þess þegar ég kom hingað til starfa á alþingi á árinu tvö þúsund og þrjú hve ofarlega mér var í huga á kom tíma hvers konar lykilstofnun þingið er og hefur ávallt verið sem valdamesta stofnunin á grundvelli þeirrar stjórnarskrár sem við störfum eftir það var líka hér sem grunnurinn að stjórnarskrána var lagður að sjálfstæði landsins að fullveldinu og svo margar stórar ákvarðanir sem hafa haft áhrif á þróun samfélagsins á líf alls almennings í þessu landi og til framfara og bættra lífskjara fyrir þjóðina það var hér sem þessar ákvarðanir voru teknar rauði þráðurinn í svo mörgum af þessum framfaramálum sem ég er að nefna hér lá í því að þingið treysti betur fólki til þess að ráða sínum málum til lykta sjálft það er sama hvort við horfum til þess að í ár eru liðin hundrað ár frá því að konur fengu kosningarréttinn eins og við fögnuðum með eftirminnilegum hætti í sumar eða við rifjum upp önnur framfaramál sem kannski þykja sjálfsögð og kannski hálf einkennileg í nútímasamfélagi eins og það að fram á níunda áratuginn var ekki frjálst útvarp á íslandi við breyttum því hér það var ekki frjálst að selja bjór hvorki að kaupa hann úti í búð eða fá hann afgreiddan á veitingastað fyrir einungis réttum þrjátíu árum síðan afskipti ríkisvaldsins af atvinnulífinu bein þátttaka ríkisins í atvinnulífinu var líka fyrir tiltölulega skömmu síðan miklu miklu meiri heldur en hún er í dag með rekstri skipafélags með rekstri verksmiðja af ýmsum toga með yfirgnæfandi þátttöku á fjármálamarkaði og svo framvegis og við tókum drjúgan hluta af tíunda áratugnum til þess að greiða úr því hvernig við vildum í raun og veru afmarka hlutverk ríkisins gagnvart atvinnulífinu

þessi mál er ég að nefna ásamt því að við árum gæfu til þess á undanförnum áratugum að horfa til langs tíma að reyna að tryggja ábyrga stjórn ríkisfjármálanna ég er að nefna þessi mál til umhugsunar fyrir okkur þegar kemur að þessari stöðu sem þingið er í í dag og ég minntist á áðan að fólki finnst ekki ástæða til þess að treysta okkur betur en raun ber vitni kannski stöndum við á þinginu frammi fyrir fleiri litlum og jafnvel stórum álitamálum sem bera það með sér að við erum ekki enn farin að treysta fólki til samræmis við það sem fólk telur að það eigi að fá að sjá frá þinginu við höfum mörg slík mál að mínu áliti síðast í dag heyrðum við frá atvinnulífinu kallað eftir því að tryggingagjaldið yrði lækkað frekar það er í eðli sínu frelsismál það er verið að biðja um að álögum á atvinnulífinu verði létt frekar til þess að þar geti hugmyndir fengið að blómstra skjóta rótum að þar fái menn fundið kröftum sínum viðnám ráðið til sín fólk og hrint hugmyndum í framkvæmd í eðli sínu er það frelsismál en það áður líka miklu fleiri frelsismál sem hafa verið rædd hér á undanförnum árum og við ættum að halda áfram að ræða og skoða með þessa nálgun að leiðarljósi má ég nefna hér það hvort við treystum fólkinu í landinu til að sækja áfengi í venjulegar verslanir eða ekki í mínum huga augljóst mál það eru röng skilaboð frá þinginu að treysta ekki fólki til þess að versla áfengi í venjulegum verslunum að það þurfi opinbera starfsmenn til þess að afhenda slíka vöru yfir búðarborðið það eru röng skilaboð í fjárlagafrumvarpinu sem birtist okkur í dag lagt fram hér á þingi í dag eru líka önnur mál annarrar tegundar skattamál eru í eðli sínu frelsismál við skiljum meira eftir hjá fólki til þess að ráða sínum málum bæði á það við um atvinnulífið en líka um launþegana í landinu sem fá að halda stærri hlut launatekna sinna í lok mánaðar heldur en gilti á þessu ári strax á næsta ári og við höldum áfram á árinu tvö þúsund og sautján niðurfelling tolla í framhaldi af afnámi vörugjalda er líka frelsismál það snýst um viðskiptafrelsi það snýst um frelsi neytenda til þess að sækja vöru án óþarfa neyslustýringar af hálfu ríkisins hér á árum áður voru tollar á slíkar álögur stór hluti af ríkistekjunum en þetta hefur minnkað sem betur fer í gegnum árin var komið niður í um fjögur prósent árið nítján hundruð og níutíu og í dag erum við með eftirhreyturnar af úreltu kerfi eitt prósent af ríkistekjunum eru um sextán hundruð tollar sem við erum að leggja á alls konar vörur allt frá bíldekkjum yfir í barnakerrur frá veiðivörum yfir í rafgeyma óendanlega margir vöruflokkar sem er orðið tímabært að afnema vörugjöldin af húsbúnað húsgögn og ég gæti svo lengi haldið áfram að telja hér upp reyndar held ég að enginn neinn íslendingar hafi yfirsýn yfir það á hvaða vörur við erum að leggja tolla það er orðið tímabært að afnema þá þetta er frelsismál þetta er mál sem er til vitnis um það að við viljum efla viðskiptafrelsi í landinu jafna samkeppnisstöðu fyrirtækjanna verslunarinnar koma versluninni í landinu á samkeppnisgrundvöll gagnvart umheiminum það er líka eitt stærsta verkefni okkar í víðara samhengi að tryggja það að ísland verði sá staður fyrir ungar kynslóðir sem eftirsóknarvert er að búa á heimurinn er allur að skreppa saman það er ekki bara tölvur og netvæðing sem er að valda því hugur fólks er að breytast það hefur verið komið inn á það hér í ræðunum sem fluttar voru á undan þessari hugur unga fólksins hann leitar ekki bara út fyrir landsteinana hann getur náð til þess að búa á fjarlægum slóðum og það þykir raunhæft sjálfsagt og jafnvel eðlilegt að flytja búferlum hinum megin á hnöttinn þetta er allt að breytast og þingið verður að taka tillit til þessara hluta í sínum störfum í sínum ákvörðunum tollamálið er eitt lítið mál sem gerir það eftirsóknarverðara að búa á íslandi og tryggir að verslun á íslandi nýtur samkeppnislegra skilyrða til jafns við það sem gildir á norðurlöndunum enda er almenna virðisaukaskattsþrepið á íslandi jafnhátt eða lægra heldur en á við á norðurlöndunum ekkert norðurlandanna er með lægra almennt virðisaukaskattsþrep en við íslendingar ábyrgð í ríkisfjármálum verð ég líka að nefna hér þegar ég tala reyndar um frelsi og ábyrgð í ríkisfjármálum þá leitar hugurinn til manns sem við söknum hér af þinginu og féll frá fyrr á þessu ári pétur blöndal vinur okkar er ekki með okkur hér til þess að fylgja þeirri umræðu eftir en ég er alveg viss um að hann kann að meta það þaðan sem hann horfir til okkar í dag að við höldum þeirri umræðu áfram á lofti það skiptir máli það skiptir máli fyrir framtíðarkynslóðir landsins og fyrir framfarir í landinu höfum það hugfast

í nokkrum dæmum að kannski er það vantraust sem við erum að upplifa til þingsins og þess sem við erum að gera hér kannski liggur það í því að við erum ekki að senda skilaboð út til þjóðarinnar um að við ætlum raunverulega að treysta fólki til þess að ráða sínum málum sjálft höfum það þá um leið hugfast að einhver stærstu framfaraskrefin í okkar málum voru einmitt stigin þegar við sýndum það í verki að við færðum vald út til fólksins til þess að ráða sínum málum í orði og æði á þessu þingi verður áfram tekist á um ýmis áherslumál það er ekki annað eðlilegt þegar við erum með flokkakerfið og ólíkar áherslur flokkarnir sem kosnir eru hingað til þings og einstakir þingmenn en við höfum leiðir til þess að útkljá þau mál samkvæmt þingsköpum síðan eru líka önnur mál sem full ástæða er til að ætla að við getum náð samstöðu um ég ætla að nefna hér stjórnarskrána við höfum lagt í gríðarlega mikla vinnu við að rýna stjórnarskrána það sem helst ætti að koma til álita að breyta í stjórnarskránni ég veit það eru skiptar skoðanir um það hversu langt við ættum að ganga í því efni en ég er hins vegar kominn til þessa þings alveg sannfærður um að ef raunverulegur vilji er til staðar hjá öllum þingflokkum þá getum við gert markverðar breytingar sem skipta máli á stjórnarskránni og eru til framfara fyrir þjóðina þær geta haft akkúrat þessi einkenni sem ég hef hér verið að nefna að við ætlum að treysta fólki enn betur heldur en við höfum gert fram til þessa til þess að ráða málum til lykta

og sýna ábyrgð í ríkisfjármálum það er kallað eftir því að jafna sveiflurnar það er ekkert lögmál að vextir á íslandi séu jafn háir og raun ber vitni í gegnum tíðina eða jafn háir og raun ber vitni í dag það er ekki lögmál við þurfum að leysa þætti sem snúa að vinnumarkaðnum ég tek undir með hæstvirtum forsætisráðherra sem lagði áherslu á það í ræðu sinni og ég skynja vilja til þess að hjá aðilum vinnumarkaðarins að gera grundvallarbreytingar þar afgreiðsla laga um opinber fjármál þess frumvarps er snar þáttur í því að gera þessa breytingu og brúa gjána yfir til vinnumarkaðarins að þessu leytinu til við höfum fleiri dæmi um mál þar sem við getum náð vel saman hér á þinginu alþjóðamálin koma þar upp í hugann að taka höndum saman við þjóðina sem hefur sýnt með svo áberandi hætti að hjartað er á réttum stað þegar neyðin birtist frá fjarlægum löndum við þurfum að taka höndum saman við þjóðina og leiða fram raunhæfar skynsamar lausnir í því máli og á öðrum sviðum alþjóðamála þar sem ísland getur látið til sín taka og notað tækifærið vegna þeirrar sterku stöðu sem við erum nú komin í til þess að láta gott af sér leiða á alþjóðavettvangi almennt hlýtur það að vera markmið okkar að ná meiri árangri að gera betur hér í þingstörfunum í vetur og á næstu árum að gera alþingi að